Por primera vez, una iniciativa ciudadana llega en forma de propuesta legislativa por parte de la Comisión.

Nos pide que adaptemos la calidad de la misma a los conocimientos que hoy tenemos y que eliminemos los perturbadores endocrinos, entre otras sustancias perjudiciales para la salud. Nos pide que colaboremos en la mitigación del cambio climático y que hagamos un mayor uso de ella de forma directa y eliminemos plásticos innecesarios. Pero, sobre todo, nos pide que garanticemos el acceso universal a la salud.

Lo pide la ciudadanía europea —más de dos millones de ciudadanos y ciudadanas—, lo piden de forma reiterada las Naciones Unidas en diferentes resoluciones, y mañana el Parlamento Europeo no puede estar por debajo de estas pretensiones ni dar la espalda a la ciudadanía europea.

Por lo tanto, estemos a la altura de esta ambición básica que tiene la ciudadanía europea.